18 milionů lidí, kteří trpí hladem, ztěžují aktivity teroristických skupin, obchodníků s ženami a politická situace s Tuarégy v Mali. Letošní trojnásobné navýšení finanční podpory Evropské unie bylo nutné, ale obávám se, že není dostatečné. Musíme pomoci také se vzděláváním občanů, aby byli schopni věnovat se legálním činnostem posilujícím ekonomickou stabilitu a nutnou samostatnost obyvatel tohoto regionu a aby měli vůbec šanci vzepřít se nelegálním aktivitám. Dobrou zprávou je činnost regionálních organizací, jako jsou ECOWAS a CEMOC, a je tedy důležité, aby jim evropské instituce a OSN pomáhaly a poskytovaly finanční a organizační pomoc jak v jejich boji proti terorismu, zločinu a obchodování s drogami, tak i pro vyrovnávání se se suchem, hladomorem a chudobou.